grecque melkite catholique d'Alep, que j'ai rencontré ce matin et avec lequel nous avons évoqué la situation dramatique en Syrie. Ces derniers jours, les pilonnages sur la Ghouta orientale, en particulier contre les civils et les hôpitaux, ont fait plus de 550 morts dont 120 enfants, des femmes,

Cette résolution n'est à ce jour pas respectée. Pour que le cessez le feu soit mis en œuvre sans délai partout en Syrie, toutes les parties, tous ceux qui ont une influence sur le terrain doivent prendre leurs responsabilités, y compris les garants d'Astana auxquels un appel a été lancé. Aucun intérêt ne peut justifier la barbarie, le nettoyage ethnique, le massacre d'innocents. Aucune situation ne peut excuser l'abus de faiblesse d'un peuple en souffrance, des personnes fragiles. À cet égard, je tiens à condamner avec la plus grande fermeté le chantage, le harcèlement et l'exploitation sexuelle qui ont pu avoir lieu dans le cadre de la distribution d'aide humanitaire en Syrie. La poursuite des négociations dans le cadre du processus de Genève est un autre impératif pour aboutir à un règlement politique du conflit en Syrie. L'Union européenne, sous la médiation des Nations unies à Genève, continue à travailler dans cette direction.

Cette conférence ne devra pas se contenter de déclarations, mais aboutir à des solutions concrètes.

On ne peut pas les obliger à quitter leur pays, on ne peut pas les obliger à aller en Allemagne, en Italie ou en France ils ont le droit de vivre dans leur pays, avec leurs mosquées, leurs églises. Nous avons le devoir de nous engager d'une façon forte en tant que Parlement et envoyer ce message d'amitié et de solidarité à nos frères syriens